y en el conjunto de la Unión Europea es que, sin haber originado la crisis, sin ser el lugar donde se originó la crisis —sabemos que fue en los Estados Unidos—, la hemos sufrido tanto como ese país donde se originó.

en sus políticas presupuestarias. El debate se plantea sobre la situación económica, la situación monetaria y la situación social. Respecto de la situación económica, hay que decir que la zona euro ya ha abandonado la recesión en su conjunto y también se ha evitado el riesgo de deflación, aunque las desigualdades de los ritmos de crecimiento

Hay que hacer que sea sostenido, que se consolide —y este es un objetivo esencial de la política económica en el conjunto de la zona euro—, pero se ha abandonado esa situación de recesión. Ya no está la zona euro en su conjunto en recesión.

Todavía este año habrá una situación de desempleo dura en el conjunto de la zona euro, pero se va en la buena dirección del crecimiento. De hecho, este es uno de los elementos que se van a tratar en la reunión del jueves del Consejo Europeo informal la importancia del crecimiento para volver al crecimiento sostenido, para mantener el modelo social europeo y empezar otra vez a crear empleo, en este caso, empleo de calidad. En cuanto al sistema monetario, a pesar de que hay algunas tensiones en los mercados de valores, la Unión Europea y sus instituciones han actuado correctamente. El Banco Central Europeo ha hecho y está haciendo bien su trabajo, graduando las estrategias de salida. Es razonable, por tanto, que los estímulos no se abandonen durante este año

volver a un crecimiento que permita el empleo y un empleo, en este caso, de calidad, no un empleo volátil o precario que puede haber existido en alguno de los países del euro. Entre otras cosas, hay que señalar también que, evidentemente, es precisamente el elevado nivel de empleo el que ha producido el desencadenamiento de las medidas llamadas estabilizadores automáticos, que ha dado lugar a ayudas y subsidios de desempleo y que, a su vez, ha influido en el déficit que tienen los Estados miembros como consecuencia de nuestro sistema político y social, que protege a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas que pierden su empleo.

En conclusión, señora Presidenta, creo que lo que se ha puesto de manifiesto en este caso es que la coordinación y el fortalecimiento de la eurozona han sido absolutamente vitales, que la eurozona sigue siendo un lugar de protección monetaria y económica importante, que hay que fortalecerla y que la ampliación de la eurozona será posible cuando haya países que estén en situación de poder cumplir los requisitos, pero que esa ampliación también es positiva. Y, en segundo lugar —con esto termino—, es imprescindible ir en una línea de integración y de convergencia económica en la Unión Europea. Aún hay desigualdades en las posiciones económicas en la Unión.

Los Tratados hablaron de Unión Económica y Monetaria —así se define—, pero se hizo antes la unión monetaria que la unión económica. La coordinación de políticas económicas, de empleo y sociales está en los Tratados es una obligación y es uno de los principios, una de las líneas o ideas, que ha planteado la Presidencia española. Las políticas públicas coordinadas han sido eficaces cuando realmente se han coordinado cuando se hizo el plan europeo de recuperación económica, cuando se han hecho políticas fiscales en torno al mantenimiento —que ha sido vital— de la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o cuando se han hecho políticas financieras coordinadas, por ejemplo, las garantías bancarias o el aumento de los fondos de garantía de depósitos. Se trata, en definitiva, de que eso que los economistas llaman las economías de escala también se haga a nivel político, porque a nivel político la coordinación significa buenos resultados. Esta es la visión que tiene el Consejo de esta situación difícil, pero de la que vamos saliendo y de la que hay que salir de una forma mucho más firme, mucho más sólida.